frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um eftirlaun forseta íslands ráðherra alþingismanna og hæstaréttardómara að frumvarpinu standa sá sem hér er í ræðustól háttvirtur þingmaður jón magnússon og háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir meginmarkmið þessa frumvarps er að gera breytingar á núgildandi lögum er snúa að eftirlaunum forseta íslands ráðherra alþingismanna og hæstaréttardómara forsögu málsins má rekja til setningar laganna árið tvö þúsund og þrjú sem hafði í för með sér lögbindingu fjölmargra sérréttinda sérstaklega til handa ráðherrum og hæstaréttardómurum er vandséð að það hafi tekist að öllu leyti að ná þessum markmiðum minni hlutinn telur að málið hefði þarfnast mun meiri tíma í nefndinni svo unnt hefði verið að fara yfir það með fullnægjandi hætti og gulltryggja að frumvarpið næði tilgangi sínum minni hlutinn telur mikilvægt að ekki gildi sérreglur fyrir forseta íslands ráðherra alþingismenn og hæstaréttardómara hvað eftirlaun varðar það er mat minni hlutans að eðlilegast sé að þeir greiði sambærileg iðgjöld og njóti sömu réttinda og opinberir starfsmenn í a deild lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins slíkt fyrirkomulag er einfalt auðskiljanlegt og gagnsætt auk þess að vera lýðræðislegt minni hlutinn mun standa að breytingartillögum við frumvarpið sem byggðar eru á frumvarpi sem lagt hefur verið fram á alþingi á þingskjali hundrað þrjátíu og fjögur í hundrað tuttugasta og fjórða máli er vísað til þess um frekari